Pourtant, cette nouvelle législation ne concerne que les bâtiments neufs et ne touchera que 2,7 millions de nouveaux logements par an alors qu'il y a 200 millions de logements anciens dans l'Union européenne. Or, il faudra au moins rénover 150 millions de logements d'ici 2050 pour atteindre le facteur

à partir de 2013, alors que certains devront être réellement élargis?